Instituirea unei proceduri unice de solicitare, care să conducă la emiterea în cadrul unui act administrativ unic a unui titlu combinat care să includă atât permisul de ședere cât și pe cel de muncă, va contribui la simplificarea și armonizarea normelor care se aplică în prezent în statele membre. Susțin egalitatea de tratament între resortisanții țărilor terțe care se află în mod legal pe teritoriul UE și cetățenii statului membru gazdă în ceea ce privește accesul la locuințe sociale și la educație, dreptul la pensie și la serviciile sociale. Apreciez eficiența SOLVIT care, spre exemplu, în opt săptămâni, a facilitat unui cetățean turc să se alăture soției sale daneze ce era însărcinată și locuia în Germania.

Consider însă că statele membre trebuie să acorde întâietate la angajare resortisanților țărilor membre și, de aceea, solicit și cu această ocazie ridicarea barierelor privind libera circulație a lucrătorilor români și bulgari.